Souhlasím s mými předřečníky, že bohužel jednou z těch překážek byl i laxní postup právě ze strany evropských institucí.

Já jsem velmi rád, že tedy postoupil proces ratifikace tak, že již nyní ji můžeme uzavřít.